Začetek rudarske dejavnosti v Zasavju sega dvesto dvanajst let nazaj in je za tamkajšnje prebivalce vedno imela zelo velik pomen. Zasavje se je ekonomsko in industrijsko razvijalo prav ob rudnikih in v povezavi z rudniki. Gradila se je infrastruktura za dobrobit zasavskega prebivalstva. Seveda pa je bilo s tega naslova tudi širše slovensko področje oskrbovano s premogom, za ogrevanje pa tudi z električno energijo. Vse to je pustilo močno sled v Zasavju, tako na ljudeh kot tudi na okolju. Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije je bil sprejet leta dva tisoč. Izvaja se od leta dva tisoč ena, veljavni rok za zaprtje pa je bil že podaljšan do konca letošnjega leta. Z novelo zakona, ki jo obravnavamo danes, se rok za zaprtje podaljšuje na leto dva tisoč dvajset. S tem bi družbi Rudnik Trbovlje-Hrastnik omogočili, da v celoti realizira program zapiranja in izvede postopke za zapustitev rudnika, tako kot to določa Zakon o rudarstvu. Ob upoštevanju dejavnosti, ki so bile dejansko izvedene v letu dva tisoč sedemnajst, je družba RTH na področju izvajanja zapiralnih del glede na spremenjeni srednjeročni program postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje dva tisoč trinajst do dva tisoč osemnajst pravzaprav izničila zamudo, ki je začela nastajati in se je valila še iz prejšnjih programskih obdobij. Za našo novelo bo tako omogočeno koriščenje tistih proračunskih sredstev, ki so bila za obdobje od leta dva tisoč deset do dva tisoč osemnajst, potrjena s sklepom o državnih pomočeh, niso pa bila porabljena. S tem, ko se bodo zapiralna dela končala, se bodo dokončno odpravile posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, hkrati pa se bo izvedlo ukrepe zavarovanja, za tisto, kar je najbolj pomembno - da se izključi nevarnost za zdravje in življenje ljudi in živali. Poslanski skupini Stranke modernega centra smo si že v prejšnjem mandatu močno prizadevali, da se ta problematika reši na način, da bodo največjo korist od tega imeli prav prebivalci Zasavja, pa do sprejetja zakona žal ni prišlo. V poslanski skupini SMC bomo predlog zakona podprli, saj se zavedamo odgovornosti, ki jo pri tem nosimo poslanci, ni pa naša naloga, da bi presojali, kaj je bilo v procesu zapiranja rudnika strokovno ustrezno in kaj ne. Po vsej verjetnosti je bilo marsikaj narobe, ampak za to obstajajo drugi organi. Naša naloga je, da zagotovimo, da se ne bo več povzročalo škode okolju in da ne bodo ogrožena življenja ljudi. Prav je, da omogočimo dokončno izvedbo zapiralnih del, da z današnjo novelo omogočimo črpanje še neporabljenih proračunskih sredstev, seveda pa pri tem ne smemo pozabiti, da je narava živa in da bo v prihodnosti potrebno izvesti tudi monitoring, s katerim se bo spremljalo stanje in morebitni dodatni ukrepi. Poslanski skupini SMC bomo seveda predlog zakona soglasno podprli.